Los factores económicos, Señorías, unido a los altos estándares democráticos, hacen de Taiwán un socio estratégico muy importante. Por ello, me gustaría animar a la Comisión, señor De Gucht, a comenzar las negociaciones de acuerdos de comercio e inversión con Taiwán. Voy a citar unos cuantos datos que ilustran mi petición.

en 2010, se aprobó en esta Cámara la liberalización de visados ―yo fui el ponente―. En junio de 2010, Taiwán firmó con la República Popular China el Acuerdo ECFA y el Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual. Además, ha celebrado treinta y un acuerdos bilaterales de inversiones con numerosos países, incluido Japón, y ha reanudado sus conversaciones sobre el Acuerdo marco con los Estados Unidos.

Finalmente, señora Presidenta, Señorías, Taiwán tiene acuerdos de libre comercio con Panamá, con El Salvador, con Honduras, con Guatemala y con Nicaragua. Por eso, es muy necesario que la Comisión inicie cuanto antes negociaciones para el Acuerdo de Comercio e Inversiones.